Sie reden von der Preissicherheit. Wie steht es denn tatsächlich? Wenn Sie erneuerbare Energien nehmen ist das langfristig und auch mittelfristig deutlich billiger? Ich darf nur vergleichen Wenn wir die als unbezahlbar bezeichnete Sonnenenergie nehmen, dann ist die heute in Deutschland deutlich billiger als zum Beispiel der Strom aus neuen Atomkraftwerken nehmen Sie die Daten von Hinkley Point von den Arbeitsplätzen einmal abgesehen, die dadurch erzeugt werden.